Jeszcze kilka pokoleń wstecz wszystkie najbogatsze i najpotężniejsze państwa świata znajdowały się tutaj w Europie, bo kierowały się elementarnym rozsądkiem gospodarczym.

Europa była potężna i bogata. Teraz Europa zdaje się chronić przed napływem taniej produkcji i wręcz popiera zwiększanie kosztów produkcji u nas. Wobec czego Unia Europejska jest tym kawałkiem świata, który rozwija się najwolniej, a Chiny należą do tych części świata, które rozwijają się najszybciej. I co ciekawe, Chińczykom wcale Europa do niczego potrzebna nie jest.

Naszym problemem w relacjach gospodarczych z Chinami nie jest zachowanie Chin tylko zachowanie Unii Europejskiej, która swoimi rozporządzeniami paraliżuje gospodarkę i zwiększa koszty produkcji w Europie.